Domnule președinte, au trecut deja mai bine de cinci luni de când Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia a răpit cinci copii de la o familie cu tată român, cetățean român, cetățean european, mama, norvegiană. În ciuda nenumăratelor proteste a zeci de mii de oameni, în ciuda multor apeluri ale personalităților societății civile sau ale oamenilor politici, inclusiv aici în Parlamentul European, nimic în legislația Norvegiei și în practica Norvegiei nu s a schimbat. Este inadmisibil ca în secolul XXI un copil de trei luni să poată fi luat de la familie doar în baza unei decizii administrative, care apoi să fie invalidată, așa cum s a întâmplat în acest caz, bebelușul urmând a fi înapoiat familiei. Această situație este inacceptabilă și trebuie ca Uniunea Europeană să pună de o manieră mult mai fermă această problemă în relația cu Norvegia.